hæstvirtur forseti við ræðum hér um atkvæðagreiðsluna varðandi þessa dagskrártillögu það er einfaldlega þannig varðandi sérstakar umræður á ráðherra að ef ráðherra fellst á að taka þær þá eru þær teknar hér í þingsalnum nú liggur það fyrir að ráðherrann hæstvirtur hefur vísað þessu yfir á hæstvirtan fjármálaráðherra ég hef þá vonast til þess að sá sem biður um umræðuna þá að fjármálaráðherra það var spurt að því hér af háttvirtum þingmanni kristjáni l möller hvort fjármálaráðherra mundi taka slíka umræðu ef ég man rétt ég get bara fullvissað þingheim um það að hér eftir sem hingað til mun fjármálaráðherra taka þær sérstöku umræður sem að honum hafa beinst enda hefur hann verið duglegur við að mæta hér til þings ég held að það geti enginn andmælt því að bjarni benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra hefur sinnt þinginu vel

að ég treysti engum betur til þess að leiða stórar umræður hér í þinginu og leggja það fram fyrir land og þjóð hvað er best fyrir okkur en formanni sjálfstæðisflokksins það